ekki bilaður en við skulum reyna að gera við klukkuna tillagan til þingsályktunar um aðgengi að hverasvæðinu við geysi miðar að því að innanríkisráðherra og umhverfisráðherra sjái til þess nú þegar að umbætur verði gerðar á aðgengi ferðamanna að þessu mest sótta ferðamannasvæði landsins geysis og gullfoss svæðinu þar er til dæmis mjög brýnt að gera

göng frá þjónustunni við hótel geysi og það svæði þar sem ferðamennirnir stansa og inn fyrir hlið hverasvæðisins auk þess að gangstígar allir hafa drabbast niður þeir voru gerðir fyrir liðlega tuttugu árum og sá er hér stendur var þá í geysisnefnd sem dreif af stað ýmsa hluti til framkvæmda og lagfæringar á geysissvæðinu síðan var geysissvæðið fært undir n náttúruverndarráð og umhverfisráðuneyti og frá þeim tíma í tæp tuttugu ár hefur ekki verið hreyft við einni einustu gangstéttarhellu á svæðinu engar merkingar lagfærðar þær eru nú máðar og standa berstrípaðir staurar án þess að hægt sé að skilja nokkuð viðvaranir eða annað á svæðinu þetta er náttúrlega með ólíkindum á þessum fjölsótta ferðamannastað þar sem fjögur hundruð til fimm hundruð þúsund farþegar og ferðamenn koma á hverju ári það er lagt til að þetta sé gert á myndarlegan hátt

heldur um að gera þetta snyrtilega og markvisst og gera þetta þannig að það sé sæmandi fyrir íslendinga að bjóða fólki að heimsækja þetta ótrúlega náttúruríka svæði og sérstæða þetta snýst málið um hótel geysir hefur byggt upp glæsilega aðstöðu á heimsmælikvarða með frábæru náttúrusafni fyrir gesti og gangandi þarna eru veitingasalir gistiaðstaða söfn en verkþáttur ríkisins er til háborinnar skammar þessi tillaga er flutt í því skyni að freista þess að vinna bráðan bug á því ófremdarástandi og öryggi sem er á hverasvæðinu geysi